frú forseti ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti meiri hluta háttvirtur viðskiptanefndar sem er að finna á

álit þetta háttvirtir þingmenn magnús orri schram steinunn valdís óskarsdóttir eygló harðardóttir lilja mósesdóttir og jónína rós guðmundsdóttir viðskiptanefnd hefur í dag haldið tvo fundi og fékk til sín eftirtalda gesti kristinn bjarnason aðstoðarmann landsbanka íslands í greiðslustöðvun og stjórnarmann í slitastjórn bankans jón ármann guðjónsson frá skilanefnd sparisjóðabankans ragnar þ jónasson frá skilanefnd straums burðaráss ragnar hall frá slitastjórn straums burðaráss áslaugu árnadóttur og jónínu s lárusdóttur frá viðskiptaráðuneyti og gylfa magnússon viðskiptaráðherra þá bárust nefndinni frá síðasta fundi sem var í gær umsagnir og upplýsingar frá fjórum aðilum til viðbótar það er frá skilanefnd straums frá lögmannsstofunni bba legal skilanefnd sparisjóðabankans og skilanefnd kaupþings eins og fram kom í stuttri umræðu sem var hér í gærkvöldi töldu allir nefndarmenn í háttvirtri viðskiptanefnd nauðsynlegt að nefndin fjallaði enn og aftur um þetta mál í dag og eins og ég nefndi áðan var það gert á tveimur fundum fyrst í morgun og síðan í hádegishléi ég tel að það hafi tekist að fara vandlega yfir málið þó að ekki hafi verið nema þrír sólarhringar til ráðstöfunar en nefndin hélt sex fundi fékk tólf gesti og ein tíu álit auk minnisblaða frá ráðuneyti um hvað snýst þetta mál háttvirtir þingmenn hinn tuttugasta og annan apríl síðastliðinn tók gildi allvíðtæk breyting á lögum um slit fjármálafyrirtækja þar sem lagður var upp rammi til framtíðar ef fjármálafyrirtækin okkar mundu nú enn eiga eftir að fara á hausinn þarna var lagt niður rammi og ferli sem byggðist beint á lögum um gjaldþrotaskipti í þessari lagasetningu var einnig greiðslustöðvun þeirra fjármálafyrirtækja sem hrundu síðastliðið haust og í vetur sett í nýjan farveg þannig að eiginlegt slitaferli þeirra fyrirtækja hófst við gildistöku bankanna sem var tuttugasta og annan apríl síðastliðinn og sérstakri slitastjórn sem héraðsdómur tilnefnir er falið að innkalla kröfur og í framhaldinu meta rétt þeirra og boða kröfuhafa til fundar eftir innköllunarfrest allt byggir þetta í grófum dráttum á lögum um gjaldþrotaskipti enda þótt ferli þetta varðandi gömlu bankana bráðabirgðaákvæði þessara laga sé áfram kennt við greiðslustöðvun og skilanefndum áfram falið að reka búin með sem hagkvæmustum hætti var með lögunum tekinn úr sambandi fjórði kafli gjaldþrotaskiptalaganna en í honum er að finna heimildir meðal annars til þess að greiða kröfur á greiðslustöðvunartímanum skilanefndir bankanna ráku sig því fljótlega eftir gildistöku laganna á það að þeim var ekki lengur heimilt að halda áfram að greiða fyrrverandi starfsmönnum laun í uppsagnarfresti enda þótt sýnt væri að viðkomandi fjármálafyrirtæki gætu greitt allar forgangskröfur og óskuðu því eðlilega eftir atbeina viðskiptaráðuneytisins til þess að breyta þeirri stöðu jafnframt var sýnt eftir gildistöku laganna að ekki mundi að óbreyttu heimilt að standa skil á samningum kaupþings l við innlánseigendur í þýskalandi en þar er um að ræða þrjú hundruð milljóna evra skuld sem er eitthvað milli fimmtíu og fimmtíu milljarðar króna ég vil taka fram að þær kröfur sem ég hef innlánskröfurnar í þýskalandi eru samkvæmt sjöttu grein neyðarlaganna forgangskröfur það eru forgangskröfur og kaupþing hefur þegar greitt aðrar innstæður í útibúum sínum víða um heim á þeim grunni á sjöttu grein neyðarlaganna númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta launakröfur á uppsagnarfresti eru einnig forgangskröfur þetta eru þær forsendur fyrir breytingum sem ráðuneytið lagði fram og teknar voru á dagskrá hér á þriðjudaginn var með afbrigðum viðskiptanefndarmenn töldu brýnt samanber nefndarálit sem dreift var hér í gær á þingskjali fimmtíu og fimm að hafa þessa heimild eins þrönga og mögulegt væri eða eins og þar segir með leyfi forseta að brýnt væri að takmarka gildissvið frumvarpsins við skuldir vegna launa í uppsagnarfresti og vegna innlána sem veittur var forgangsréttur samkvæmt svonefndum neyðarlögum númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta nefndin taldi mjög brýnt að sem minnst væri hreyft við þessu ferli og að meginreglan eigi að vera að greiðslur fari ekki fram fyrr en fyrir liggur hverjir eru kröfuhafar og hvaða stöðu þeir hafa í kröfuröðinni en hér erum við auðvitað að gera undantekningu á því þessar brýnu forsendur annars vegar að starfsmenn fái áfram laun i uppsagnarfresti um þessi mánaðamót og næstu tvö mánaðamót og að innstæðueigendur í þýskalandi fái forgangskröfur sínar greiddar fjölluðum við aftur um þetta í morgun vegna þess að efasemdir voru uppi um að ákvæðið svo breytt dygði til þess að heimila skilanefndunum að greiða full laun niðurstaða meiri hluta nefndarinnar að því leyti er sú að veita skilanefndunum umbeðna lagaheimild en það verður að segjast eins og er að eftir sem áður fer það auðvitað eftir stöðu búanna í hverju tilfelli fyrir sig og háð auðvitað mati skilanefndanna á því hvort búin eiga fyrir forgangskröfum að öllu leyti eða að hluta og þá auðvitað ræður það hvort og þá hversu mikið er greitt af laununum það hefur verið til umræðu að innköllunarfrestur í stóru gömlu bönkunum eru einir sex mánuðir og að ekki komi til útgreiðslu krafna þar fyrr en í fyrsta lagi í lok nóvember næstkomandi en í þeim fjármálafyrirtækjum sem hér um ræðir og enn eru að greiða flestum laun í uppsagnarfresti er aðeins um tveggja mánaða innköllunarfrest að ræða það er því sýnt að óvissuástandi ef það skapast eftir gildistöku þessara laga verði aflétt ekki síðar en í lok ágúst frú forseti á framhaldnefndaráliti á þingskjali sjötíu og sjö er að finna breytingu sem meiri hluti nefndarinnar leggur til eins og þar segir skilanefndunum verði heimilt þrátt fyrir ákvæði sjöttu málsgrein hundrað og aðra grein laganna sé skilanefndinni heimila og hér kemur viðbótin á tímabilinu frá gildistöku laga þessara og þar til skilyrði eru fyrir efndum krafna á grundvelli sjöttu málsgrein hundrað og aðra grein að greiða skuldir vegna launa þar með talin laun í uppsagnarfresti og vegna innlána sem veittur var forgangsréttur með sjöttu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta samanber þriðju málsgrein hundrað og aðra grein laga um fjármálafyrirtæki ef víst er að nægilegt fé sé til að greiða að fullu eða í jöfnu hlutfalli það er pro rata kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð frú forseti ég tel að með þeim breytingum og þeim þrengingum sem hér er gerð tillaga um sé komið til móts við þá brýnu þörf sem leiddi til þess að hæstvirtur viðskiptaráðherra lagði þetta mál hér fyrir annars vegar að tryggja að laun geti verið greidd út um þessi mánaðamót og tvö næstu í tilteknum fjármálafyrirtækjum það er málefni sem snertir um tvö hundruð starfsmenn og hins vegar að hægt sé að standa við gerða samninga og yfirlýsingar um útgreiðslu á forgangskröfum í kaupþing l í þýskalandi